Vojnu na Ukrajine vnímam ako tragédiu. Je mi ľúto, že na oboch stranách stoja kresťania so zbraňou v ruke.

Tak dala Hitlerovi zámienku na napadnutie Poľska. Dnes cez ukrajinsko ruskú hranicu prechádzajú neoznačení ruskí vojaci, ktorí po boku novoruských separatistov útočia na ukrajinskú armádu a civilné obyvateľstvo. Situácia je veľmi zložitá, ale je potrebné rokovať o mieri a využiť na to všetky možnosti. Ak Rusko nezmení svoju politiku, možno zosilniť politicky aj ekonomický tlak.

Niektoré členské štáty zámerne spochybňujú rozhodujúcu úlohu Ruska v tomto ozbrojenom konflikte.